Petițiile adresate Parlamentului European semnalează cazuri de nerespectare a legislației Uniunii privind evaluarea impactului asupra mediului și consultarea populației, precum și îngrijorări ale cetățenilor legate de pericolul poluării în procesul de gestionare a deșeurilor. În majoritatea statelor membre sunt necesare investiții majore pentru a institui strategii de gestionare a deșeurilor, infrastructuri și instalații adecvate. Solicit Comisiei să susțină statele membre în procesul de implementare a legislației europene, prin mecanisme de finanțare adecvate și prin orientări și criterii clare și precise pentru amplasarea depozitelor în raport cu locuințele, școlile, centrele medicale din zonă și sursele de apă potabilă, pentru a oferi garanții mai solide împotriva posibilelor riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu. Dialogul cu cetățenii este esențial încă din faza de planificare. Subliniez importanța studiilor de impact și dezbaterea publică a acestora. Încurajez statele membre să sprijine mai mult autoritățile locale și regionale pentru a implementa modelele optime de gestionare a deșeurilor.